Pane předsedající, já jsem s velkou radostí podpořil toto usnesení, protože boj proti roamingu je konkrétní, hmatatelná věc, na které občanům národních států můžeme ukazovat, že Evropská unie může být přínosem pro jejich život a něco dobrého pro ně udělat. A jsem také rád, že jsme nakonec přijali odvážnější řešení než to, které původně navrhovala Komise, a že jsme ještě dále snížili stropy velkoobchodních poplatků za roaming. Chci v této věci poděkovat zpravodajce, která výrazně přispěla k tomu, že se každý rok budou ty stropy za poplatky za roaming snižovat.